Domnule președinte, de la întâi ianuarie restricțiile pe piața muncii au fost ridicate pentru cetățenii români și bulgari. Dreptul de a fi angajat în aceleași condiții ca oricare alt european este înscris în Tratat, iar libertatea de a circula și de a lucra oriunde în Uniune este una dintre pietrele de temelie ale integrării europene, fiind totodată dreptul cel mai apreciat de cetățeni.

Studiile au arătat că din mobilitatea lucrătorilor decurg numeroase beneficii pentru statele gazdă, inclusiv completarea unor lacune în ceea ce privește calificările sau abordarea provocărilor cauzate de îmbătrânirea populației.

Cu toate acestea, anumiți politicieni preferă, din considerente electorale, să răspândească idei greșite cu privire la migranții români și bulgari, invocând amprentarea sau eliminarea beneficiilor sociale.